hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs frumvarp það sem ég mæli fyrir er til innleiðingar á tilskipun tvö þúsund og tvö níutíu og sex e b um raf og

frumvarpið er samið af nefnd sem ráðuneytið skipaði en í nefndinni sátu fulltrúar frá umhverfisráðuneytinu félagi íslenskra stórkaupmanna umhverfisstofnun samtökum atvinnulífsins og sambandi íslenskra sveitarfélaga frumvarpið byggir á svokallaðri framleiðendaábyrgð og eru settar fram skyldur á framleiðendur og innflytjendur til að fjármagna safna meðhöndla og eftir atvikum endurnýta raftækja og rafeindatækjaúrgang meginmarkmið frumvarpsins er að draga úr myndun raftækja og rafeindatækjaúrgangs auka endurnýtingu og endurnotkun á slíkum úrgangi og vinna að aukinni umhverfisvitund allra sem nota vöruna á lífsferli hennar notendur raf og rafeindatækja á heimilum munu eiga möguleika á því að skila raf og rafeindatækjaúrgangi á almennar söfnunarstöðvar í sveitarfélögum án þess að greiða fyrir það það eru því framleiðendur sem eiga að fjármagna söfnun frá söfnunarstöðvum og meðferð endurnýtingu og förgun á rafeindatækjaúrgangi þannig skal hver framleiðandi bera ábyrgð á því að fjármagna meðferð úrgangs frá eigin framleiðslu framleiðandinn getur valið um það hvort hann uppfyllir þessa skyldu einn eða með því að taka þátt í sameiginlegu skilakerfi skilakerfi er skilgreint sem fyrirtæki eða aðili sem tekur að sér ábyrgð framleiðanda og innflytjanda á raf og rafeindatækjaúrgangi í frumvarpinu er gert ráð fyrir að framleiðendur og innflytjendur geti leyst sína framleiðendaábyrgð með ýmsum hætti framleiðendur og innflytjendur geta sjálfir tekið höndum saman og stofnað sameiginlegt skilakerfi sjálfstætt fyrirtæki gæti tekið að sér rekstur skilakerfis fyrir framleiðendur og innflytjendur og eins getur hver einstakur framleiðandi eða innflytjandi uppfyllt sjálfur sínar skyldur með eigin skilakerfi í frumvarpinu er lögð áhersla á að skýra ábyrgðarsvið sveitarfélaga annars vegar og framleiðenda og innflytjenda hins vegar sveitarfélögin eiga að bjóða á söfnunarstöðvum sínum upp á gáma fyrir móttöku á raf og rafeindatækjaúrgangi það er því á valdi sveitarfélaganna hversu margar söfnunarstöðvar eru í hverju sveitarfélagi og hvernig þeir söfnunarstaðir eru reknir sátt er um að sveitarfélögin sjái um að hafa ákveðin gámastæði fyrir raf og rafeindatækjaúrgang á söfnunarstöðvum án greiðslu gegn því að framleiðendur taki að sér meðhöndlun á öllum raf og rafeindatækjaúrgangi sem verður til en ekki einungis hluta úrgangsins eins og tilskipunin reyndar frá evrópusambandinu gerir ráð fyrir áhersla er lögð á að gott eftirlit verði með því að kerfið í heild skili þeim árangri sem að er stefnt í frumvarpinu er lagt til að umhverfisstofnun veiti leyfi vegna reksturs skilakerfis en að allt almennt eftirlit með að framleiðendur og innflytjendur standi við skyldur sínar verði í höndum sérstakrar stýrinefndar sem í sitji fulltrúar hagsmunaaðila lagt er til að stýrinefnd hafi umsjón með skilakerfum þar á meðal að gæta þess að fyrirtæki sem bera framleiðendaábyrgð uppfylli allar sínar skuldbindingar það er hlutverk umhverfisstofnunar að taka á móti upplýsingum frá stýrinefnd eftir flokkum raf og rafeindatækjaúrgangs og vinna úr þeim upplýsingum en stýrinefnd hefur umsjón með starfi skilakerfanna í frumvarpinu er lögð höfuðáhersla á að tryggja að allir þeir sem flytja inn eða framleiða vöru sem fellur undir gildissvið frumvarpsins taki á sig umræddar skyldur í frumvarpinu er lagt til að stýrinefnd beri að halda skrá yfir framleiðendur og innflytjendur raf og rafeindatækja skráin er einn af grundvallarþáttum kerfisins þar sem henni er ætlað að koma í veg fyrir að einstakir framleiðendur eða innflytjendur standi utan kerfisins þessi skrá gerir það einnig auðveldara að safna saman nauðsynlegum upplýsingum frá framleiðendum og innflytjendum og öðrum aðilum sem koma að kerfinu eðlilegt er að framleiðendur og sveitarfélögin eigi samráð um að tryggja að almenningur fái aðgang að upplýsingum um skil á raf og rafeindatækjum í frumvarpinu er gert ráð fyrir að sveitarfélögin sjái um að kynna sín söfnunarkerfi til dæmis hvar almenningur getur skilað tækjaúrgangi og hvaða tækjum sé tekið við það sé hins vegar á ábyrgð framleiðenda að kynna fyrir almenningi hvaða tækjum beri að skila til söfnunarstöðva ég mun nú gera nánar grein fyrir helstu ákvæðum frumvarpsins í fyrstu grein frumvarpsins eru nokkur hugtök skilgreind meðal annars skilgreining á því hverjir teljist framleiðendur og innflytjendur það er sá aðili sem framleiðir og selur raf og rafeindatæki undir eigin vörumerki eða endurselur búnað undir eigin vörumerki sem aðrir birgjar framleiða einnig telst sá vera framleiðandi og innflytjandi sem flytur raf og rafeindatæki inn eða út frá íslandi í atvinnuskyni

að skilgreiningin sé óháð þeirri söluleið sem er notuð og nái þannig meðal annars yfir fjarsölu í annarri grein er fjallað um skyldur sveitarfélaga ábyrgð framleiðenda og innflytjenda og skyldur skilakerfa eins og ég hef áður nefnt er lagt til að söfnunarstöðvum sveitarfélaga beri að bjóða upp á móttöku á raf og rafeindatækjaúrgangi frá heimilum hvort sem sveitarfélög gera það beint eða semja við einkaaðila um að reka söfnunarstöðvar í viðkomandi sveitarfélögum eðlilega geta aðrar söfnunarstöðvar boðið þessa þjónustu en þeim ber engin skylda til þess skyldan liggur einungis hjá söfnunarstöðvum sveitarfélaga þá er kveðið á um skyldur sveitarfélaga til að taka á móti raf og rafeindatækjaúrgangi frá heimilum tiltekið er að söfnunarstöðvum sveitarfélaga sé heimilt að taka gjald vegna kostnaðar við móttöku og geymslu slíks úrgangs ábyrgð framleiðenda og innflytjenda raf og rafeindatækja tekur til þess að fjármagna og tryggja úrvinnslu raf og rafeindatækjaúrgangs sem þeir gera með aðild að skilakerfi en þessa ábyrgð geta þeir uppfyllt sameiginlega eða hver um sig kveðið er á um skyldur þeirra til að fjármagna meðhöndlun raf og rafeindatækjaúrgangs að frátalinni söfnun til söfnunarstöðva sveitarfélaga og geymslu á söfnunarstöð sveitarfélaga mikilvægt er að skylda skilakerfa til að safna raf og rafeindatækjaúrgangi nái til landsins alls án tillits til þess hvar vara er seld þannig er tryggt að allir landsmenn njóti sambærilegrar þjónustu hvað varðar skil á raf og rafeindatækjaúrgangi þá er fjallað um þær kröfur sem skilakerfi þurfa að uppfylla áhersla er lögð á að framleiðandi og innflytjandi skuli bera ábyrgð á þeim flokkum rafeindatækjaúrgangs sem hann flytur inn eða framleiðir hér á landi hins vegar er framleiðanda og innflytjenda heimilt í undantekningartilvikum að undanþiggja sig ábyrgð þegar um er að ræða mjög stór og eða sérhæfð tæki sem ljóst er að muni ekki vera skilað sem almennum raftækjaúrgangi til dæmis umfangsmikill búnaður í verksmiðjum í þeim tilgangi að auðvelda endurnotkun og rétta meðhöndlun raf og rafeindatækjaúrgangs er lagt til að framleiðendum og innflytjendum beri að veita upplýsingar um rétta meðhöndlun hverrar gerðar af nýjum raftækjum og rafeindatækjum sem sett eru á markað til þeirra aðila sem sjá um meðhöndlun slíks úrgangs skilakerfum er ætlað mjög mikilvægt hlutverk en þeim er heimilt að taka yfir skyldur framleiðenda og innflytjenda helstu skyldur skilakerfis eru að tryggja að úrgangi sé safnað án gjaldtöku frá söfnunarstöðvum sveitarfélaga og skal hafa samráð við sveitarfélögin um fyrirkomulag við söfnunina samráðið skal meðal annars taka til þess hvenær úrgangur er sóttur hjá hverri söfnunarstöð og hvernig skilakerfi ber að safna og taka við raftækja og rafeindatækjaúrgangi alls staðar á landinu verði skilakerfið fleiri en eitt er þeim heimilt með samningi að skipta landinu á milli sín til að tryggja hagkvæmni vil ég leggja áherslu á í þessu sambandi að jafnvel þótt skilakerfi hafi til dæmis umbjóðendur sem selji einungis vörur á höfuðborgarsvæðinu er skyldan fortakslaus um að þeim beri að safna á landinu öllu nema búið sé að skipta því með staðfestum samningi milli skilakerfa sú krafa er gerð í frumvarpinu að skilakerfi hafi nægilegt fjármagn til að standa undir skuldbindingum sínum er það hlutverk stýrinefndar að fylgjast með að skilakerfi geti staðið við skuldbindingar sínar skylda skilakerfis nær til að safna og taka á móti hlutfalli af heildarmagni raf og rafeindatækjaúrgangs sem jafngildir markaðshlutdeild þeirra fyrirtækja sem samning hafa við það er það verkefni stýrinefndar að reikna út hlutfall þessa raf og rafeindatækjaúrgang sem einstökum skilakerfum ber að safna mikilvægt er að þegar svo umfangsmikið verkefni og hér um ræðir er fært til atvinnulífsins að tryggt sé að allir aðilar standi við sínar skuldbindingar því er lagt til að umhverfisstofnun þurfi að veita leyfi til rekstrar skilakerfis en það verði verkefni stýrinefndarinnar að fylgjast með að skilakerfið uppfylli skyldur sínar og gefa umhverfisstofnun upplýsingar um það lagt er til að stjórn úrvinnslusjóðs gegni hlutverki stýrinefndar en í henni eiga sæti formaður skipaður án tilnefningar og meðstjórnendur sem skipaðir eru að fenginni tilnefningu viðkomandi aðila það er einn með sameiginlegri tilnefningu samtaka fiskvinnslustöðva og landssambands íslenskra útvegsmanna einn frá samtökum iðnaðarins einn frá samtökum verslunar og þjónustu einn frá félagi íslenskra stórkaupmanna og einn frá sambandi íslenskra sveitarfélaga þannig er gert ráð fyrir að bætt verði við núverandi stjórn úrvinnslusjóðs fulltrúa félags íslenska stórkaupmanna skýr greinarmunur er gerður á því hvenær stjórnin er að störfum samkvæmt lögum um úrvinnslugjald og hvenær hún er að sinna verkefnum stýrinefndar stýrinefndinni er ætlað það hlutverk að hafa umsjón með starfsemi skilakerfa það er að skilakerfin uppfylli skyldur sínar og hún á að safna upplýsingum frá þeim til þess að koma til umhverfisstofnunar stýrinefndin er samstarfsvettvangur atvinnulífsins og þannig ætlað að tryggja að allir innflytjendur og framleiðendur axli ábyrgð sína og hún deilist niður á þá í samræmi við innflutning og framleiðslu mikilvægt er að telji stýrinefnd að skilakerfið uppfylli ekki skyldur sínar beri henni að tilkynna það til umhverfisstofnunar sem getur gripið til viðeigandi ráðstafana til að tryggja að allir sem flytja inn eða framleiða raf og rafeindatæki sem falla undir frumvarpið til að tryggja að þeir beri sína ábyrgð er þeim skylt að skrá sig hjá skráningarkerfi framleiðenda og innflytjenda að minnsta kosti fimmtán dögum áður en vara er markaðssett hér á landi frú forseti víðtæk samstaða er meðal hagsmunaaðila um það kerfi sem lagt er til að sett verði á laggirnar með frumvarpi þessu við samningu þess hefur áhersla verið lögð á samráð og sátt við hagsmunaaðila og hefur það tekið lengri tíma en ætlað var í upphafi af þeim ástæðum eru þeir frestir sem íslensk stjórnvöld höfðu til innleiðingar tilskipunarinnar liðnir og því mikilvægt að frumvarpið verði að lögum eins fljótt og kostur er hæstvirtur forseti að lokum legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar umhverfisnefndar að lokinni fyrstu umræðu